Onze euro's hebben de democratie in Turkije nog niet versterkt, mag ik denken, integendeel. Dat er in het derde pretoetredingsprogramma in een tussentijdse evaluatie met een verbeterde conditionaliteit is voorzien, dat er een benadering is die gebaseerd is op prestaties, zal echt geen indruk maken op het autoritaire regime van meneer Erdoğan.

De enige les die wij kunnen trekken uit de ervaring van de afgelopen jaren is dat we beter niet de nadruk leggen op een eventuele uitbreiding van de Unie, maar op verdieping en op goed nabuurschap.